Predsedujoči, hvala za besedo! Spoštovani kolegice, kolegi, predstavniki vlade! Predlog zakona, s katerim se danes soočamo, je pravzaprav samo še eden v nizu zakonov, s katerimi opozicija želi, torej, poleg všečnosti, ki jih tak zakon prinaša, pa prehaja v neko izrazito lastno kontradiktornost - ker človek dobi na prvi pogled občutek, da da ne vedo, kaj počnejo, ker je enkrat tak predlog takšen, v drugem primeru je drugačen, in to se nekako izraža v dveh pogledih. Prvi pogled je sama zgodovina Zakona o vojnih veteranih, z vsemi njegovimi spremembami, ki jih je ta zakon skozi zgodovino doživel - doživel je pa kar nekaj sprememb. Enkrat so bile veteranom pravice dodeljene, drugič so jim bile odvzete in to je med veterane vnašalo nelagodje in nezadovoljstvo. Jaz sem samo tudi veteran in seveda sem za neko korektno in konkretno uresničitev pravic veteranov. Nosim srebrni znak osamosvojitve, torej srebrno zvezdo severa, kar pomeni, da sem bil pri preprečevanju mitinga resnice in bil sem tudi udeležen aktivno v osamosvojitveni vojni, nisem pa odlikovalec, odlikovanec z najvišjim državnim odlikovanjem ali organizator narodne zaščite. Vse dosedanje spremembe tega zakona, ki so se nanašale na ukinjanje ugodnosti vojnim veteranom, sem osebno jemal nekako z grenkim priokusom, zlasti zato, ker so se ukinjale tiste ugodnosti, ki so zadevale najširši krog veteranov, ugodnosti manjši skupini pa so ostale. V mislih imam letni prejemek, ki pripada poleg veteranov s priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju borcem za severno mejo, vojnim dobrovoljcem, odlikovancem z najvišjim državnim odlikovanjem, tudi organizatorjem narodne zaščite. Ti so letni prejemek prejemali ves čas, ne glede na vse spremembe zakona in ne glede na varčevanje po ZUJF-u. Takih je po podatkih iz leta dva tisoč šestnajst šesto dvajset in tu se postavlja meni vprašanje, zakaj ob ob uveljavitvi ZUJF-a niso posegli tudi v pravico do tega letnega prejemka? Zdaj, odgovor se ponuja sam po sebi, zato, ker bi bile s tem prikrajšane tudi nekatere zvezde slovenske osamosvojitve in tu, spoštovani, je šlo za neenakost. Včasih smo znali reči, vojna, če je vojna, je vojna za vse, a ni bila za vse. Varčevalo se je pri tistih, ki že tako niso imeli nič, ali bolj bore malo, od tega Zakona o vojnih veteranih, in danes, spoštovana opozicija, ko niste v vladi, nam velikodušno, seveda, v navednicah, poskušate vrniti tisto, kar ste nam odvzeli. Zdaj, drugi pogled kontradiktornosti tega predloga oziroma opozicije pa je naslednji, ne, je opozicija ves čas vlaga všečne zakone, ki imajo velike, včasih tudi ogromne, finančne posledice, in se ne ozira na to, kakšna je vzdržnost proračuna ali fiskalnih pravil, a kljub temu take zakone vlaga. Kljub temu da ste take zakone vlagali in še vlagate, pa ste vložili tudi zahtevo za presojo ustavno presojo proračunskih dokumentov, pod katero ste se podpisali poslanci SDS in NSi. In ravno vi zahtevate v tej zahtevi za oceno ustavnosti, predlagate, da ustavno sodišče ugotovi, da so proračunski dokumenti v neskladju z ustavo in da ustavno sodišče vladi naloži pripravo rebalansa v roku mesec dni. Torej, kako naj sprejemamo v tem času takšne novele s finančnimi posledicami, hkrati pa pričakujemo neustavnost proračunskih dokumentov? To, spoštovani, pravzaprav ne kaže zgolj na kontradiktornost, ampak tudi na hipokrizijo oziroma hinavščino in to je tisto, kar me pri tej noveli najbolj moti. In seveda opozicija bo potem zopet po socialnih omrežjih kazala seznam glasovanja poslancev, češ, poglejte, kako so glasovali poslanci, ki jim enkrat ni za upokojence, drugič za invalide, tretjič za vojne veterane in tako naprej. Predlagana novela, kot je bilo že slišano danes, prinaša neke neenakosti. Ponovno bi prišlo do nekih razlik med vojnimi veterani in invalidi, kar ni pravično. Obema skupinama nekako pripadajo iste pravice, ki izhajajo iz skupnih preteklih vojnih dogodkov. Po obstoječi zakonodaji so vojni veterani sedaj izenačeni s starostno mejo za uveljavljanje pravic po Zakonu o vojnih invalidih, v primeru sprejetja novele pa bi se spet delale razlike. Torej, novela, ki jo je pripravila opozicija, je všečna, a sama sebi nasprotujoča, zlasti z vidika njihove zahteve za oceno ustavnosti proračunskih dokumentov. In tule se vidi pravi namen vložitve te novele, torej pri ljudeh skušati vzbuditi negativno mnenje do vlade, do koalicije, s čimer se slabi delovanje in seveda se krepi opozicija. In pri tem se uporabljajo vsa sredstva, tudi ranljive skupine, kar se je pokazalo že pri uveljavitvi ZUJF-a, takrat ko se je posegalo na pravice tistih najrevnejših in zato te novele ne bom podprl. Hvala.